za komentarje. Malo bom sistemsko stvari orisal, ker niso tako enostavne, pa dotaknil se bom tudi teh tridesetih dni, ko smo zdajle tudi neke vsebine slišali. Zdaj. Najprej to ta zadnjo, kam bojo odpadki šli. Jaz vas lahko obvestim, da sem ravno zdajle med sejo to osemindvajseto pogodbo, podpisal. Še prihajajo v hišo, tako da vsi ti odpadki gredo naprej po normalnih, tokovih, kot so šli do sedaj. Nobenih novih stvari, nobenih ne odkrivamo nobenih novih odlagališč. Prišlo je pač do tega, da se nastale razmere malo izkorišča, dali smo nov denar in kar naenkrat so spet, odpadkovna vrata odprla. Tako da ni nekih novih odlagališč. Družbe delajo svoje, odvaža se, tako da sama uredba, ki smo jo na vladi sprejeli pod urgentno cirka en mesec nazaj, je svoje, cilje dosegla in, spet jo zato, ker smo zagotovili neki dodatni denar ob tem, kar bi se že mogli izvajati. Zaznal sem, vprašanje glede tožb, kaj se lahko zgodi. Malo bom povezal s tem, da ko smo prišli spreminjati okoljevarstvena dovoljenja, ena podjetja so se pritožila, ena ne. Tako da ... Nekatera razumejo, da morajo stvari delati, nekatera pač probavajo te pravne manere, manevre. Isto pričakujem tukaj. Ampak ravno zato, ker sem prepričan, da že sam sistem bi mogel svoje cilje dosegati, moramo, na ministrstvu tudi po sprejetju zakona iti v to, da, regresne zahtevke izpeljemo v največji možni meri. Tukaj bomo naredili vse, z jasnimi obrazložitvami glede na to tudi po pritožbah na okoljevarstveno dovoljenje, bojo potem sodišča tudi naprej odločala glede količin. Jaz mislim, da možnosti imamo, tudi zato, ker že razmišljamo naprej, tudi zato, ker jaz mislim, da podjetja razumejo, da je treba red vzpostaviti. prvim šestim naslednje leto znižujemo iz petnajst tam na nič, količino odpadkov, tako da vse to bo pomagalo jaz, tudi podjetjem razumeti, da morajo pa zdaj svoje oddelati, ob tem, da, imamo že pripravljene vsebine za ta prvo rundo ZVO-ja, tako kot smo se tudi na odboru pogovorili, in računam, da bi tudi, v prvi polovici naslednjega leta bi imeli te vsebine pripravljene, tako da ... Zdaj pa še malo kar se tiče teh trideset dni v amandmaju. Jaz vas slišim, mi smo z ekipo, to preigrali - stvar bi pila vodo, bi pa mogli malo spremeniti. Ker gre za velike količine, ker gre za veliko denarja, bo objavljen evropski razpis. Vemo, tudi včeraj smo se med poslanskimi vprašanji pogovarjali, - naš nacionalni šport pritoževanja na na na javne razpise. Tukaj je edina rešitev, da se strinjajmo, da ko izberemo osebo za odvoz, da ji damo trideset dni rok čas, da se to odpelje, ampak potem preostali del odstavka - od prejema pisnega obvestila inšpekcije naprej pa ne, ker potem to striže že s samimi členi. Inšpekcija bo dala obvestilo, mi, razpisa še ne bomo speljali in potem lahko cela stvar pade. Vas pa slišim z idejami in jaz mislim, da da to bi bilo smiselno se pogovoriti, da ko je izbrana oseba, se jim da tridesetdnevni rok, da se to odpelje. Jaz mislim, da na tak način še pohitrimo postopek, in da bi lahko nekje tukaj našli kompromis, seveda v novesju, da bi bil ta zakon še v širšem kontekstu sprejet. Jaz mislim, da sem ta glavnih stvari se dotaknil. Hvala.